Monsieur le Président, chers collègues, notre groupe soutient sans ambiguïté une politique de cohésion forte et bien financée, capable de faciliter la convergence des régions européennes. Nous considérons en effet que, pour être efficace, cette politique doit être réformée et renforcée. C'est ensemble, Parlement et Commission européenne, que nous devons la dessiner dans la transparence la plus totale. Je me félicite de la création, par notre commission parlementaire du développement régional, d'un groupe de réflexion sur l'avenir de la politique de cohésion. La consultation sur le budget d'après 2013 et les futurs objectifs de cette politique doit impliquer tous les acteurs concernés les États membres, les régions, la Commission européenne et le Parlement. Il n'est pas envisageable d'affaiblir, voire de supprimer, les échelons régionaux et locaux qui donnent tout leur sens à cette politique. Sur le plan financier notamment, nous nous trouvons aujourd'hui face à une grande incertitude quant à l'avenir de cette politique de cohésion. La date d'échéance du cadre financier actuel est incertaine, tout comme l'ampleur de la réforme des perspectives financières.

Il est également indispensable de rejeter toute perspective de renationalisation de la politique de cohésion, qui ôterait aux régions le choix de la répartition des Fonds structurels et réduirait à néant la dimension régionale de cette politique. Nous attendons de la Commission une attitude clairement volontariste sur la préparation d'un livre blanc sur la cohésion territoriale, Monsieur le Commissaire. S'agissant de la répartition de ces fonds, nous ne souhaitons pas l'égalitarisme, mais l'équité financière, dans le cadre d'un développement harmonieux qui s'appuie sur des constats et sur des situations différentes selon les territoires. La politique de cohésion ne doit pas uniquement se concentrer sur les régions financièrement les plus démunies, mais elle doit s'adresser à toutes les régions européennes, y compris les régions ultramarines.

C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que les fonds structurels européens seront équitablement et efficacement répartis.